Madame la Présidente, la période d'instabilité économique, financière et sociale que nous traversons, tant en Europe que dans le reste du monde, fait apparaître des menaces sur le monde de l'information.

C'est le cas du journaliste menacé en permanence par la main invisible, notamment de l'un ou l'autre gouvernement. À l'intérieur de l'Union européenne, cependant, les menaces sont devenues plus subtiles.

C'est la zone grise qui commence à brouiller les repères indispensables à la presse pour mener à bonne fin son devoir d'information. Le Parlement européen, en pointant du doigt les comportements inadmissibles dont font preuve certains pays non européens, donne, en quelque sorte, une voix à ceux qui sont menacés. Nous serions encore plus crédibles si nous faisions aussi le ménage à l'intérieur de l'Union. Les pénibles débats que nous avons eus, ici, au sein de ce Parlement même, sur l'Italie de Silvio Berlusconi et la Hongrie de Viktor Orbán, nous montrent qu'il reste encore un bon bout de chemin à parcourir pour être vraiment crédibles. L'Union européenne devrait se donner les moyens de lever toute ambiguïté dans l'application des droits fondamentaux, dont la liberté de la presse.